Najlepša hvala. Poglejte, gospod minister , mi smo v prejšnjem mandatu, seveda pod prejšnjo ministrico dvakrat vložili Zakon o tako zvanem, spremembi Zakona o poklicnem izobraževanju, v katerega se šteje šolski sistem v okviru tega tudi vajeništvo. Mojem priznati, da, še preden so bile tiste zadnje volitve, sem se ukvarjal skoraj več kot leto dni samo z bavarskim modelom vajeništva, avstrijskega sem poznal. Še ko sem deloval na Siemens sem v tistem oddelku za avtomatizacijo, kjer smo postavljali, lahko rečemo, že pametna skladišča proizvodnje štiri pika nič, imeli tudi, sem imel tudi v svojem oddelku nekaj mladih vajencev z ene izme, šol, ki sem, katerim sem bil takrat mentor in zaradi tega sem se ta njihov model, lahko rečem, vse na enem področju prepoznal. Lahko kar povem, da sva z doktor Antonom Jurhecom, ki je bil eden izmed vodilnih strokovnjakov v nemškem BMW-ju, mi je podal celo vrsto predlogov tudi za, s tega bavarskega modela vajeništva. Lahko vam kot primer povem, da samo BMV podjetje ima približno v svojem podjetju, izobražuje približno štiriintrideset ali mislim, da osemintrideset vajeniških poklicev. Ravno s teh novih področij, kjer so recimo vajence izobražuje tudi za serviserje robotov, humaniziranih robotov, nenazadnje tudi v predelavi kovin različnih področjih , klasenskega razreza in tako naprej. Torej, z, zasledujem cilj ali ste pripravljeni poslušati Slovensko demokratsko stranko, ali ste pripravljen stopiti nasproti, zato, da implementiram popolni sistem s predlogom, ki smo ga imeli pripravljenega v letu dva štirinajst, dva petnajst, dva šestnajst, nenazadnje tudi dva sedemnajst, da skupaj najdemo cilj in da skupaj socialnimi partnerjem v tem trikotniku začnemo z resno promocijo teh poklicev, da ljudem povemo tudi, da nekdo, ki stopi do vajenca lahko prijete tudi do dokler, doktorata znanosti, in da je to lahko izredno dober primer, slovenske učinkovitosti in boljšega poslovnega okolja. v kolikor bi prosil še za mogoče dopolnitev odgovora tudi glede te, te ... Hvala lepa. Gospod minister, izvolite.